Haben Sie nicht auch die Sorge, dass dadurch, dass es zunächst einmal eine Absicherung geben soll, letztendlich über den Umweg der öffentlichen Hand wieder Vorteilnehmer Pensionsfonds mit Gewinnen versorgt werden? Was würden Sie vorschlagen, um dem tatsächlich entgegenzuwirken? Stichwort Begrenzung der Garantieübernahmen oder entsprechende Deckelung.